or, nous ne disposons pas de règles pour limiter cette hégémonie. La première des réformes que nous devons adopter est celle qui vise à empêcher en amont les discriminations et les abus de position dominante. Le deuxième problème est la fiscalité du numérique.

Nous devons trouver des solutions pour que les entreprises qui captent la valeur ajoutée en ligne participent également à l'impôt.

Si nous voulons continuer à produire du contenu culturel et à favoriser la diversité culturelle européenne, nous devons protéger le droit d'auteur. Nous devons aussi favoriser le financement de contenus et nous devons mieux répartir les dividendes du numérique. Enfin, s'il est important de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles, encore faut il avoir des concurrents en face. Alors, investissons dans les réseaux, la recherche et l'innovation, finançons les start up du numérique et faisons émerger les grands champions pour permettre à l'Europe de revenir dans la course!